Vielen Dank, Herr Kommissar, für Ihr klares Bekenntnis zu einer europäischen Industriepolitik. Ich schaue den Kollegen Lange an und sage mir Das war aber sehr viel Wirbel um einen Initiativbericht. 500 Änderungsanträge, 50 Kompromissvorschläge, die Sie hier gemacht haben, für den guten Zweck, Europas Industrie wieder zur führenden Industrie der Welt zu machen. Ja, das geht nur durch eine integrierte und nachhaltige Politik! Ja, dafür brauchen wir Forschung und Innovation im Mittelpunkt unserer Strategie! Daher brauchen wir ordnungspolitische Rahmenbedingungen, um Innovation und Nachhaltigkeit gleichzeitig zu fördern. Das war ja die große Herausforderung Ihres Berichts, dass wir die richtige Balance zwischen ökologischen Zielsetzungen und wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit finden und gleichzeitig den Protektionismus außen vor lassen da schaue ich in die Richtung von Frau Grossetête, denn die Franzosen wollen immer ein bisschen Protektionismus hineinbringen. Wir wollen gleichzeitig kleine und mittelständische Unternehmen fördern, uns dabei für ein europäisches Patent einsetzen, den Wissensklau verhindern, vor allem in Richtung China, und wir wollen weniger Auflagen für unsere europäische Industrie, die durch Bürokratie entstehen, uns also auf Bürokratieabbau konzentrieren. Lieber Herr Lange, das haben wir in dem Bericht ganz gut hinbekommen, auch dank Ihrer starken Arbeit! Aber dieser Bericht kann doch nur ein erster Schritt sein.

Wir müssen also die Themen Kohäsion, Industrie, Handel, Forschung, Innovation, aber auch Soziales, Klima und Umweltschutz aufeinander abstimmen.

Wenn es dann um die Umsetzung zuhause geht, werden plötzlich steuerliche Anreize gekappt und schon streikt der Verbraucher! Wenn wir die Verbraucher nicht mitnehmen, wie das jetzt in Deutschland beim Beispiel E10 passiert, dann ist Klimaschutzpolitik in Kombination mit Industriepolitik nicht machbar! Wir müssen die Verbraucher mitnehmen, das ist die Botschaft.